Signora Presidente, onorevoli colleghi, la situazione in Russia merita tutta la nostra attenzione. Vorrei innanzitutto sottolineare la scarsa trasparenza nelle recenti tornate elettorali e nei finanziamenti a partiti esteri, nonché il diffuso sentimento omofobico nella società e nella politica russa, che ledono lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La normalizzazione dalle relazioni tra Unione europea e Russia è un fattore che dobbiamo considerare determinante per la stabilità, la sicurezza e la pace nel mondo. Occorre inoltre una risposta europea forte, resiliente e coesa all'orientamento dell'attività russe in politica estera, tra cui le accuse di coinvolgimento diretto, anche se non provate, nei casi di avvelenamento di cittadini russi nel Regno Unito e di sostegno al regime siriano nell'utilizzo di armi chimiche a Douma. Rilevanti, inoltre, le accuse ciberterrorismo e di destabilizzazione in Ucraina. L'invito, quindi, è di intraprendere ogni sforzo possibile per ristabilire condizioni di fiducia reciproca e ripristino di relazioni normali.